frú forseti ég tel að sjálfstæðisflokkurinn hafi haldið vel á samningamálum sínum við bandaríkjamenn við höfum lagt á það áherslu að við leitum eftir varnarsamstarfi við bandaríkin vegna þess að báðar þjóðir telji sér það nauðsynlegt að hér sé varnarviðbúnaður og það er með þeim rökum og á þeim forsendum sem við leitum eftir samningi við bandaríkin

að það sé friðvænlegt í heiminum í þeim skilningi að menn telji að þeir þurfi ekki að leggja mikið á sig til að gæta öryggis landa sinna og öryggis þegna sinna